Señora presidenta, gracias por este debate que es oportuno y que nos permite no solamente mirar a quienes han perpetrado estos crímenes, sino también a sus víctimas. Y cuando miramos a sus víctimas, nos encontramos de nuevo con el antisemitismo y la judeofobia, que están en la raíz de este impulso criminal. La extrema derecha, sí. Pero el antisemitismo anida en la extrema izquierda, anida en el yihadismo, anida en el islamismo. Todos hacen de ello su causa común y a eso se añaden los discursos difamatorios, el acoso socialmente aceptado y, por supuesto, todos los que negando o trivializando el Holocausto abren el camino para violencias mayores. El silencio ha sido siempre el aliado más eficaz y perverso del antisemitismo. Es el famoso no sabíamos nada, no oíamos nada, no veíamos nada. Pues ahora sí sabemos, ahora sí oímos y ahora sí vemos que el antisemitismo se encuentra avanzando y hay que combatirlo, porque en Europa sabemos que cuando el antisemitismo campa a sus anchas anuncia la tragedia. Ahora en Europa se vuelve a hablar de un éxodo silencioso de los judíos.